Izvolite. Predsedujoča, hvala lepa za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi. Javno šolstvo v naši državi je eden od poslednjih dobro urejenih in delujočih področij, ki ne povzroča razlik med otroci in njihovimi starši. Vsi namreč imajo enako pravico do izobraževanja, ki ni ali pa vsaj ni v odločujoči meri povezana s finančnim položajem staršev. Torej tudi tisti, ki so socialno ogroženi, imajo primerljive možnosti kot ostali pridobiti ustrezno izobrazbo in s tem popraviti svoj socialni status in to, spoštovani, je najdragocenejša srebrnina, ki jo v naši državi še imamo. Zato je ne smemo prodati, pokloniti oziroma izgubiti. Sam menim, da je pojavljanje zasebnih šol v naši državi lahko tudi žebelj v krsto javnemu šolstvu. Kajti če javno šolstvo zamre in prevlado dobi zasebno, se bodo nemudoma pokazale neprenosljive razlike med ljudmi in tisti najbolj ogroženi bodo oropani še zadnjih možnosti, da skozi izobrazbo izboljšajo svojo kakovost življenju. Opozoril bi tudi na ideološko komponento zasebnega šolstva. V Ustavi, točneje v sedmem členu je navedeno , da so država in verske skupnosti ločena. To je potrebno razumeti v širšem smislu in kontekstu, kajti kjer gre za izvajanje državnih dolžnosti in izobraževanje, togo zagotovo je, ni prostora za izvajanje, sicer tudi z Ustavo zagotovljenih pravic do verske aktivnosti. Verskih aktivnostih, kakršnih kolih že. Pomembno dejstvo je tudi, da pravila igre za obe vrsti šol, tako zasebno kot javno, niso enaka. Če se natančno pogleda zakon, se najde petnajst razlik, in to kar precejšnjih, ali ugodnosti, ki jih imajo zasebne šole v primerjavi z javno. Ena je ta, da mora javna šola skozi devet let izvesti osemnajst obveznih programov oziroma predmetov, medtem ko zakon zahteva za zasebno šolo le devet obveznih predmetov. Enega z naravoslovnega področja, enega z družboslovnega, enega s področja umetnosti. Prav tako zasebni šoli ni potrebno upoštevati šolskega koledarja in zanjo ne velja pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja. Za zasebno šolo je že v naprej določeno, da je predmet tuji jezik samo angleščina, medtem ko ima javna šola nabor štirih tujih jezikov. Zasebna šola tudi ne potrebuje vzgojnega načrta in pravil šolskega reda. In kar je zelo pomembno, zasebna šola sme izbirati, kateremu otroku bo omogočila izobraževanje in kateremu ne. In to so dejstva, o katerih se ne govori veliko. Opozoril bi še na eno. V skladu z zakonodajo imajo starši pravico šolati otroka tudi na domu. A ti za opravljeno delo ne dobijo sredstev, ki so sicer namenjeni, tisti, ki to pravico lahko uresničujejo znotraj sistema. Še več. Te učenci so podvrženi tudi rednemu preverjanju znanja, enkrat letno v javni osnovni šoli. To pa je hkrati dejanski preizkus uspešnosti izvajanja javno veljavnega programa v domačem okolju. Tudi to je neke vrste neenaka obravnava. Nenazadnje je prav, da se javno seznani tudi s podatki, koliko zasebne osnovne šole dobijo od ministrstva, resornega ministrstva. Podatki, ki jih bom zdaj navedel, so iz aplikacije RAR, za leto dva tisoč šestnajst. Torej, za leto dva sedemnajst in osemnajst pa so tudi še višji. Waldorfska šola v Ljubljani okrog milijon šeststo, torej za dejavnost v osnovni šoli skupaj dva milijona dvesto, vključuje pa se še glasbena in srednja srednja šola. Zavod Svetega Stanislava, Osnovna šola Alojzija Šuštarja, Ljubljana okoli ena cela dva milijona, celoten zavod, ki vključuje še gimnazijo, glasbeno šolo, vrtec in dijaški dom, je v tem letu prejela štiri milijone dvesto in še nekaj evrov. Montessori inštitut za pomoč staršem pri razvoju otrok tristo dvainosemdeset tisoč evrov. Waldorfska šola Maribor skorajda petsto tisoč evrov. Vzgojno-izobraževalni zavod Antona Martina Slomška Maribor, Osnovna šola Montessori med petdeset in šestdeset tisoč evrov. sicer je začela delovati v letu dva petnajst in dva šestnajst, za celotno dejavnost, predvsem gimnazija, glasbena šola, dijaški dom pa milijon osemsto tisoč evrov. Tako danes s predlaganimi spremembami zakona uresničujemo ustavno odločbo iz leta dva štirinajst. Jasneje razmejujemo med javnim in zasebnim šolstvom, pri čemer smo dolžni zaščititi javno osnovno šolstvo in hkrati določiti jasne kriterije za financiranje izobraževalnih programov zasebnih šol iz javnih sredstev. Glede očitkov iz vsebine stališča poslanskih skupin, predvsem s strani NSi, da bo novela prinesla več bremen za starše, in si tako revni zasebnega šolanja ne bodo mogli več privoščiti, naj vam, spoštovani, povem, da osebno ne poznam nobenega siromaka, ki obiskuje zasebno šolo. In za konec. Na eni strani imamo zainteresirano javnost, to so starši otrok, ki obiskujejo zasebno šolo, učitelji, lastniki teh šol, neki drugi, ki pravi, da je zakon slab oziroma predlog zakona slab, neustaven, nezakonit. Na drugi strani imamo preostalo javnost, ki svoja stališča izražajo v komentarjih pod novicami in na družbenih da omrežjih, da danes v Državnem zboru obravnavamo ta zakon. Jaz bi prosil, da si te komentarje preberete. Ti so naklonjeni noveli. Pravzaprav še več, komentarji grejo celo v smer, če nekdo želi kaj posebnega, drugačnega, kot je dobro za večino ljudi, ne plača iz svojega žepa. Sami presodite, katerih ljudi je več in čigava volja je v večini. Hvala lepa.